A szerkezetátalakítások során nagyon fontos, hogy külön odafigyeljünk a fogyatékossággal élő munkavállalókra. Ezek a képzések, amiket az átalakítások során kapnak, legyenek hozzáférhetőek, elérhetőek, különben ennek hiánya miatt az elsők között bocsátják el őket a munkahelyükről. Kevesen tudják, de az idősek és a fogyatékossággal élő munkavállalók esetében a kis és középvállalkozásoknál a képzésükre fordított költség megtérülő befektetés. Azokban az országokban, ahol a munkahelyi válság nem olyan erős, érdemes lenne erre odafigyelni, mert elsősorban a munkahelyekről kiket küldenek el először? A fogyatékossággal élő munkavállalókat. A szerkezetátalakítással járó elbocsátások megakadályozásának előírása átmeneti megoldásnak elfogadható, de nem lehet általános recept. Vigyázni kell arra, hogy az elbocsátások ne újabb és újabb elbocsátásokkal járjanak, mert a vállalkozások pénzügyi helyzete romlik.

Erősíteni kell a helyi munkaerő piaci szolgáltatásokat, és külön szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az alacsony képzések közepette a képzésekre nincsen stratégiája az Európai Uniónak.